În primul rând doresc să l felicit pe domnul Markus Ferber pentru cele două rapoarte supuse dezbaterii astăzi. Prin munca deosebită a raportorului, aceste două rapoarte au fost susținute de către toți membrii Comisiei pentru afaceri economice și monetare. Îmi exprim speranța că și plenul Parlamentului European va vota cu o largă majoritate aceste două rapoarte. Îmi exprim această speranță deoarece cele două reglementări europene vin să acopere golurile de reglementare pe piețele pe care se tranzacționează instrumente financiare complexe, ca, de exemplu, instrumentele financiare derivate. Doresc să subliniez că în țara mea, în România, a izbucnit recent un mare scandal, provocat exact de tranzacțiile efectuate cu instrumente financiare și pe piețe lipsite de transparență, nesupuse supravegherii autorităților. Aceste tranzacții au provocat pierderi investitorilor și au afectat serios credibilitatea bursei românești și autorității de supraveghere, deși tranzacțiile respective nu erau supuse supravegherii și nu au avut legătură cu bursa din România. Mai mult, investitorii au posibilități extrem de limitate de a acționa în justiție persoanele care au executat aceste tranzacții, în cazurile în care au încălcat mandatul încredințat de către investitori.